Señora Presidenta, señor Comisario, señor Cashman, en el año 2000 definimos e identificamos los objetivos que deberíamos alcanzar para luchar contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad, pero hicimos algo todavía más importante asumimos compromisos concretos y generamos una dinámica mundial que ha sido apoyada por gobiernos, organizaciones no gubernamentales y por los propios países en desarrollo. Desde entonces hemos avanzado, pero no suficientemente, y la crisis nos está haciendo retroceder. Hace unos minutos hemos escuchado, desde posiciones euroescépticas y egoístas, que debíamos volver al realismo. Yo declaro que realismo hoy es luchar por cambiar la realidad del mundo, es apoyar este informe mañana en el Pleno, es apoyar al Consejo que, en su segunda conclusión de la reunión de hoy, ha señalado que es posible alcanzar en 2015 lo que nos propusimos en